breytingu á lögum um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna númer níutíu og eitt tvö þúsund og tíu flutningsmenn auk mín eru háttvirtir þingmenn mörður árnason birgir ármannsson valgerður bjarnadóttir álfheiður ingadóttir jónína rós guðmundsdóttir og árni þór sigurðsson með frumvarpi þessu eru lagðar til nauðsynlegar lagfæringar fyrst og síðast tæknilegar á lögum um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna númer níutíu og eitt tvö þúsund og tíu sem tengjast auknu hlutverki landskjörstjórnar við framkvæmd þeirra samanborið við hlutverk hennar við alþingiskosningar

hlutverk yfirkjörstjórna eins og það er við alþingiskosningar færist því að mestu leyti yfir til landskjörstjórnar samkvæmt lögunum í fyrstu grein frumvarpsins eru lagðar til breytingar á þriðju málsgrein fjórðu grein laganna um að ekki verði unnt að halda þjóðaratkvæðagreiðslu samhliða kosningum til sveitarstjórna er þessi breyting lögð til þar sem kjörskrárgerð er ekki með sama hætti við sveitarstjórnarkosningar og alþingis og forsetakosningar ákvæði laga um kosningarrétt við þjóðaratkvæðagreiðslur eru hliðstæð ákvæðum laga um kosninga til alþingis og kjör forseta íslands en ólík ákvæðum laga um kosningarrétt til sveitarstjórna í annarri grein frumvarpsins eru lagðar til breytingar á níundu grein laganna til að kveða með skýrari hætti á um verksvið landskjörstjórnar og yfirkjörstjórnar við atkvæðagreiðsluna ákvæði laganna gera ráð fyrir að landskjörstjórn skipi umboðsmenn andstæðra fylkinga sem skulu gæta öndverðra sjónarmiða við atkvæðagreiðsluna og talninguna og að landskjörstjórn úrskurði um gildi atkvæða sem haldin eru einhverjum annmörkum því þykir rétt að taka af öll tvímæli að það sé hlutverk landskjörstjórnar á úrskurði um ágreining er orðið getur um tiltekin atvik er varða utankjörfundaratkvæði samanber e h lið fyrstu málsgrein nítugasta og fyrstu grein laga um kosningar til alþingis í níundu grein laganna er kveðið á um hlutverk landskjörstjórnar við talningu

og úrskurðarvald um gildi ágreiningsseðla en einnig að nokkru leyti í tíundu grein laganna nauðsynlegt er því að leggja til í þriðju greinar frumvarpsins nýtt orðalag á fyrstu málsgreinar tíundu greinar og fella þannig út

í fjórða grein frumvarpsins eru lagðar til breytingar á elleftu grein laganna um að skýrt verði kveðið á um að til þess að þjóðaratkvæðagreiðsla teljist samþykkt þurfi meiri hluti af gildum atkvæða þeirra sem taka þátt í atkvæðagreiðslunni að fylgja tillögunni

betur og ég mun beita mér fyrir því í fimmtu greinar eru lagðar til lagfæringar á orðalagi síðari málsliðar þriðju málsgrein þrettándu greinar laganna sem tengist þeirri tilhögun að talning atkvæða fer fram á einum stað og því er ekki unnt að láta atkvæðagreiðsluna fara aftur fram í einstöku kjördæmi eins og segir í lögunum telji hæstiréttur að slíkir verulegir ágallar séu á framkvæmd atkvæðagreiðslunnar sem ætla má að hafi haft áhrif á niðurstöður hennar getur hann ákveðið að þjóðaratkvæðagreiðslan fari aftur fram á landinu í heild lagt er til að lögin öðlist þegar gildi enda nauðsynlegt þar sem stuttur tími er til þjóðaratkvæðagreiðslu um gildi laga númer þrettán tvö þúsund og ellefu sem forseti synjaði undirritunar og varða heimild til handa fjármálaráðherra til að staðfesta samninga sem áritaðir voru í london áttundi desember tvö þúsund og tíu um ábyrgð á endurgreiðslu tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta til breska og hollenska ríkisins á kostnaði af greiðslu lágmarkstryggingar til innstæðueigenda í útibúum landsbanka íslands í bretlandi og hollandi og greiðslu eftirstöðva og vaxta af þeim skuldbindingum ég legg til að frumvarpinu verði vísað til allsherjarnefndar að lokinni fyrstu umræðu ég ítreka að lokum að frumvarpið snýr að lagatæknilegum úrbótum á lögum um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu er með því leitast við að sníða af framkvæmdarlega ágalla